Señor Presidente, la Ronda de Doha ha afrontado grandes desafíos. El camino multilateral no es sencillo porque los intereses de los Estados ricos y pobres se contraponen y siempre se acaban imponiendo los de los grandes poderes económicos los del Norte.

No debemos caer en el supuesto pragmatismo del camino fácil que representan la ATCI, el ACS, el AECG o la ATP, pues estas vías no son más que la imposición de la hegemonía del rico a través de un acuerdo entre gigantes, entre soberbios. En Nairobi es crucial redoblar los esfuerzos para encontrar un marco democrático para el comercio donde todas las voces estén representadas para que el comercio internacional se convierta, de una vez, en una herramienta para superar la desigualdad, la pobreza y el cambio climático y para que sea un motor de bienestar para la gente y no un apisonadora de derechos y del medio ambiente, que es lo que suponen estos macrotratados.